Señora Presidenta, agradezco mucho las intervenciones y las explicaciones de la Presidencia, que han sido muy largas, pero, aun así, no han sido convincentes. Estamos, como se ha explicado, ante un tema que tiene que ver con la salud.

Lo dicen los estudios que hemos hecho, que demuestran que no es un problema de costes, sino que incluso es una oportunidad para mejorar y fortalecer todavía más esta salida de la crisis, en clave también de género. Estamos ante una cuestión de derechos, de derechos de las mujeres que trabajan y quieren ser madres y de derechos de las madres que quieren trabajar. Estamos ante una cuestión de corresponsabilidad, porque no podemos ignorar que tener hijos e hijas no es una responsabilidad solo de las madres, sino también de los padres y, de una forma general, del conjunto de la sociedad —porque, hasta donde yo sé, no hay otra forma que conozcamos de tener hijos e hijas, y las sociedades los necesitan—. Estamos ante la obligación de que los padres asuman su responsabilidad en la paternidad, pero también de que la sociedad asuma que este no es un deber que deba cumplir sola la madre. Y estamos, también quiero decirlo, ante un tema de europeísmo, porque es verdad que hay prerrogativas que dependen de los Estados miembros, pero creo que estaremos de acuerdo en que deberíamos conseguir que ninguna madre en la Unión Europea se sienta discriminada porque en su país el gobierno de turno no tiene esa visión claramente responsable de lo que significan los derechos de una madre trabajadora.